virðulegi forseti ég beini hérna fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra um lækkun á raforku til

en það er hægt að halda því fram að ríkisvaldið hafi brugðist þessari gjaldeyrissparandi hollustugrein á síðustu árum og býr sú stóriðja sem grænmetisframleiðslan er að mörgu leyti við mikið lakari kjör heldur en hin hefðbundna stóriðja í kaupum sínum á raforku sem liggur greininni algerlega til grundvallar framleiðsla á grænmeti og blómum byggist að miklu leyti á notkun á rafmagni og hefur framleiðsla garðyrkjubænda margfaldast eftir að þeir tóku í sína þjónustu lýsingu af ýmsu tagi það var til að mynda mjög sláandi frétt á dögunum þar sem kom fram að garðyrkjubóndi einn á flúðum borgar þrjár milljónir á mánuði í rafmagn þrjár milljónir fyrir ylræktarstöð sína á mánuði þar segir að fyrir tíu árum hafi garðyrkjubændur verið að lýsa miklu minna en nú noti þeir margfalt rafmagn og uppskera að sjálfsögðu margfalt meira uppskerutíminn er miklu styttri og þeir ná að framleiða miklu meiri og betri vöru þess vegna er svo brýnt sem raunin er að mæta þörf garðyrkjunnar fyrir ódýrara rafmagn raforkuverð á virðulegi forseti að færa eins mikið niður og hægt er garðyrkjan er gjaldeyrissparandi hollustugrein hún er sannkölluð græn stóriðja það er ósanngjarnt að grein sem á svo mikið undir raforkunni og raforkuverði skuli lúta svo ósanngjörnum kjörum samanborið við erlenda stóriðju í landinu í leiðinni er verð að skekkja framleiðslustöðu grænmetis verulega í samanburði við innflutta vöru besta leiðin til að búa að greininni og byggja undir hana er að bjóða ódýrt rafmagn því spyr ég hæstvirtan ráðherra þeirrar spurningar sem hér er lagt til það verður að mínu mati virðulegi forseti að finna leið til að lækka raforkuverðið annars lendir garðyrkjuframleiðslan í enn meiri vanda en hún er í nú og greininni hrakar við eigum að byggja undir greinina sérstaklega í ljósi breyttra laga eins og ég nefndi áðan

í betri farveg þau tímamót sem mundu felast í því að lækka raforkuverðið til garðyrkjubænda mundu skjóta mjög stoðum undir greinina það væri til dæmis fróðlegt að heyra hjá hæstvirtur iðnaðarráðherra ef hann hefði á hraðbergi hve mikill munur er á raforkuverði til grænmetisframleiðenda og annarrar eða hefðbundinnar stóriðju